Herr Präsident! Verständlicherweise will die Schweiz, die ja auch an den Programmen Jugend in Aktion und Lebenslanges Lernen finanziell beteiligt ist, diese nun auch mit nutzen. Im Sinne des Lernens wäre es aber auch gut, wenn sich die EU an der direkten Demokratie der Schweiz ein Beispiel nähme. Wenn sich die Bevölkerung dort gegen Minarette ausspricht, wird dies ebenso akzeptiert wie die jüngste Ausschaffungsinitiative, und die Schweiz weiß, dass ein Nein des Volkes auch Nein heißt und dass man nicht einfach so oft abstimmt, bis das Ergebnis stimmt, wie dies in der EU etwa in Irland geschehen ist. Gerade die ursprüngliche Ablehnung des seinerzeitigen Verfassungsvertrags für Europa mag manchem Schweizer die Entscheidung für Schengen und Dublin erleichtert haben. Die Eidgenossen könnten sich ja eher mit einem losen oder lockeren Staatenbund anfreunden als mit einer zentralistisch geführten Europäischen Union. Darüber können auch jene Stimmen nicht hinwegtäuschen, die gegenwärtig aus der Schweiz für einen Beitritt eintreten.